Und ich möchte mich beim Berichterstatter und bei den Schattenberichterstattern dafür bedanken, dass sie einen derart umfassenden Bericht vorgelegt haben, über den wir heute sprechen können. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass vieles von dem, was in dem Bericht steht, auch umgesetzt wird.

Ich glaube, das ist der falsche Zugang. Denn wenn wir ein Ökodienstleistungssystem haben, das wirklich arbeiten kann, dann produzieren wir auch besser, dann haben wir bessere Nahrungsmittel und ersparen uns sehr viele Investitionen, die in Wirklichkeit der Artenvielfalt zuwiderlaufen. Wir stehen jetzt mit der Ausrichtung der neuen gemeinsamen Agrarpolitik vor dieser großen Herausforderung, Artenvielfalt in Europa als etwas wirklich Gelebtes zu implementieren und in den Mitgliedstaaten umzusetzen. Daher glaube ich, dass wir beide Schienen brauchen. Wir brauchen im langfristigen europäischen Finanzrahmen die entsprechenden Finanzmittel, aber wir brauchen sie auch auf Mitgliedstaatenebene.